Ich gebe Ihnen vollkommen Recht Es ist ungeheuerlich, wie es am Anfang dieser Debatte zugegangen ist.

Ich denke, das ist zumindest genauso wichtig wie Geschäftsordnungsdebatten. Wir sollten uns überlegen, wie in Zukunft derartiges Chaos am Beginn einer Debatte, wo es um wichtige Dinge geht, verhindert werden kann.